forseta hefur borist eftirfarandi tilkynning frá þingflokksformanni framsóknarflokksins um mannabreytingar í nefndum þingsins samanber sextándu grein þingskapa magnús stefánsson tekur sæti guðna ágústssonar í samgöngunefnd alþingis þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu